Domnule președinte, doamnă comisar, summitul Parteneriatului Estic, printre puținele proiecte de succes în materie de politică externă ale Uniunii Europene este condamnat să continue și este condamnat să fie întărit și susținut pentru că este obligatoriu ca situația securitară a zonei, o situație destul de delicată într o perioadă destul de turbulentă, să fie menținută, chestiune benefică și pentru Uniunea Europeană. Este, de asemenea, important ca acest parteneriat să cuprindă elemente de cooperare economică și este foarte important să susținem aspirațiile europene ale celor trei state și să întărim standardele democratice și cooperarea cu celelalte două care au ales mai puțin decât

Nu trebuie să uităm că aceste state sunt foste republici sovietice și datul, realitatea geopolitică și securitatea din zonă nu este una care să ne facă să abdicăm și să ne comportăm dincolo de ceea ce înseamnă o relație de parteneriat. Aceste state au nevoie de suport, sunt democrații fragile, au o situație economică, marea majoritate a lor, precară și dacă Uniunea Europeană le dorește alături va trebui să le susțină.